A polgárok európai évéről szóló jelentés megnevezi az uniós polgárság húszéves fejlődésének legfontosabb állomásait.

Kibővültek a polgárok uniós jogai, de megítélésem szerint ez még mindig nem elég. Az uniós identitás valóságához leginkább az uniós polgárok bizalmára van szükség. Ezeknek a szerződésekben lefektetett jogoknak a gyakorlatban is érvényesülniük kell. Az intézményeknek, főként a Bizottságnak és a Parlamentnek a polgárokkal való párbeszédre kell törekedniük.

Itt hívom fel a tisztelt Bizottság figyelmét arra, hogy addig nem gyakorolhatja minden uniós polgár megfelelően jogait, amíg a tagállamok jogrendjéből kivétel nélkül törlésre nem kerülnek a diszkriminatív jogi rendelkezések.